Voorzitter, twee weken geleden vroeg ik aan commissaris Breton hoe hij zou garanderen dat inhoudsmoderatie op onlineplatformen niet de vrijheid van meningsuiting zou ondermijnen. Hij stelde dat de nadruk van zijn beleid zou liggen op het sneller aanpakken van inhoud die al illegaal is, zoals terrorisme en kinderporno. Daarin heeft commissaris Breton uiteraard onze steun. Het Europees Parlement gaat echter volledig de verkeerde kant op. Als het aan dit huis ligt, wordt het mogelijk om onwelgevallige of politiek incorrecte inhoud onder het mom van schadelijkheid van de sociale platformen te weren, los van het feit of deze inhoud ook als illegaal aan te merken is. De vrijheid van meningsuiting is het fundament van onze vrije westerse samenleving, een culturele kernwaarde.